Als we vergelijken met het huidige, het lopende EFSI programma, dan is het aandeel investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparingen al zeer ambitieus. We zitten nu op 19 maar we willen uiteraard met het nieuwe InvestEU programma grotere en snellere stappen vooruit zetten, zeker op het vlak van duurzame energie.

Kortom, collega Kelly heeft het al gezegd InvestEU is het vlaggenschip, is het belangrijkste instrument dat we hebben voor het leiderschap van Europa, zeker voor de energie van de toekomst die duurzaam moet zijn, die betaalbaar moet zijn en die we vooral niet invoeren, maar die we zelf opwekken.